alveg ljóst að forseti telur þetta alvarlegt mál og því verður fylgt eftir forseti vill einnig geta þess að í öllum atriðum þessa máls fór hann að ráðum

og yfirmanna í þinginu forsætisnefnd mun ásamt þingflokksformönnum fara yfir þetta mál það verður tekið á öryggisreglu það hefur verið gert við munum fara yfir allar reglur og ef þeim er ábótavant í einhverjum efnum munum við ráða bót á þeim sömuleiðis munum við hafa samband við alla þá sem hafa komið að þessu máli meðal annars lögregluna og þar verður þeirra spurninga spurt sem menn hafa komið hér fram með í þessari umræðu forseti þakkar umræðuna